La governance non è una vigilanza protettiva e occlusiva, è un ambito attraverso il quale si cerca di far sì che quello spazio sia uno spazio di occasione per tutti. Io sono convinto di questo. Sono certamente convinto che ci sia la necessità di fare dei passi avanti. È vero che l'IACC ancora oggi soggiace alla normativa californiana e, quindi, in un ambiente spazioso come è il web, non possiamo non immaginare un'evoluzione anche a questo riguardo, e lei lo ha anticipato correttamente e io di questo la ringrazio. Mi auguro che questo Parlamento mantenga una posizione all'interno dell'Internet governance forum e che questo luogo, questo ambiente di governance del web mantenga il suo ruolo nel tempo.